Problema siguranței nucleare a revenit în dezbaterea publică după dezastrul de la Fukushima, accident care a generat îngrijorări în statele Uniunii Europene. Aceasta a evidențiat nu doar riscurile energiei nucleare, dar și cel al unor decizii politice în domeniu luate într un context emoțional și sub presiunea opiniei publice. Consider că deciziile politice referitoare la mixul energetic european trebuie să țină seama de dezvoltarea noilor tehnologii cu emisii reduse de carbon pentru a evita implementarea forțată a unor scheme de sprijin care pot provoca distorsiuni în piața de energie și creșteri ale prețului electricității. Cred, totodată, că așteptările consumatorilor care doresc electricitate sigură, stabilă și la un preț accesibil trebuie să aibă prioritate.